Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere preoccupazione per le misure antiterrorismo che Commissione e Consiglio stanno discutendo e sui rischi di una legislazione emergenziale che, in nome dei valori, oppone Stato di diritto e sicurezza. Parlo di rischi, Commissario,

Molte di queste misure esistevano prima dei terribili attentati in Francia. Non li hanno impediti. Parlo del legame stabilito in tante scuole, in tanti luoghi pubblici tra terroristi e comunità musulmane.